Ich teile Ihre Meinung nicht, denn der Staat verfügt jeweils immer über sehr viele Daten, auch wenn diese nur unter Restriktionen genutzt werden. Der Staat hat eine ganze Menge von Daten, die selbstverständlich nur für die entsprechenden Zwecke genutzt bzw. eingesetzt werden dürfen, und hierfür ist im PNR System ganz genau vorgesehen, welche zu welchen Zwecken. Es handelt sich hierbei um Schwerstverbrechen, die beginnen beim Kinderschänder, der Kinder missbraucht und im Flugzeug in alle möglichen Richtungen Europas mitnimmt, um entsprechend seinen Dingen nachzugehen. Es richtet sich gegen Drogenhändler, es richtet sich gegen Terroristen, es richtet sich gegen Schwerstverbrechen, und dafür sind wir hier.